Monsieur le Président, je me réjouis que la Commission ait décidé d'ouvrir ces deux enquêtes mais je voudrais que ces deux enquêtes aillent jusqu'au bout, et je reprends l'idée de Daniel Caspary, qui demande que ce processus soit, si possible, accéléré.

Comme je l'avais dit dans mon rapport sur les relations entre l'Union européenne et la Chine, l'Europe ne doit pas hésiter à recourir aux instruments de défense commerciale dès lors que la loyauté des échanges n'est pas respectée, et elle doit le faire, évidemment, conformément aux règles de l'OMC. D'autres grands acteurs du commerce international vous le savez par exemple les États Unis, l'ont tout à fait compris.

Il ne s'agit pas, pour l'Europe, d'ouvrir une guerre commerciale avec la Chine il s'agit simplement d'arrêter d'être naïfs, de faire respecter nos droits, de préserver notre industrie ainsi que nos emplois. La réciprocité doit devenir la base de notre nouvelle relation avec la Chine. Ce principe doit régir tous les domaines, dans le cadre d'un véritable partenariat que je souhaite équilibré, mais ceci imposera à l'Europe d'adopter, au delà des mesures de défense commerciale, une politique offensive en matière industrielle. Le secteur des énergies renouvelables est particulièrement stratégique, car porteur de croissance pour l'avenir. Nous avons la capacité, pour autant que nous le décidions, de placer l'Europe à l'avant garde. Nous avons la technologie, nous avons le savoir faire, nous avons et c'est essentiel le capital humain. Ce qui nous manque, au fond, c'est la volonté de le faire ensemble.